Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Er ist ein wichtiges Zeichen für die Bürgerinnen und Bürger, gerade aus der Zivilgesellschaft, die über Jahre gefordert haben, dass es endlich ein öffentliches Unternehmensregister gibt. Es ist eigentlich völlig selbstverständlich, dass man, wenn man mit einer anderen Person Geschäfte macht, weiß, wem man gegenübersitzt. Bei einer natürlichen Person ist das ohnehin so, und bei Unternehmen sollte das in Zukunft auch der Fall sein. Wir haben in Zypern gesehen, wohin es führt, wenn wir Geldwäscherichtlinien auf dem Papier, und eine andere Realität bei der Umsetzung haben. Die Kommission hat in der Vergangenheit dabei versagt, dafür zu sorgen, dass die europäischen Geldwäscherichtlinien tatsächlich umgesetzt werden. Erst hinterher musste das mühsam aufgearbeitet werden.

Das zentrale Problem im Bereich der Geldwäsche ist nicht, ob man auch noch das letzte Glücksspiel unter die Geldwäschekontrolle setzt, sondern die zentrale Frage ist Werden die Gesetze, die wir bereits haben, tatsächlich umgesetzt und gibt es Aktivitäten, um dafür zu sorgen, dass Geldwäschekontrolle effektiv stattfindet? Da haben wir große Umsetzungsprobleme, nicht zuletzt in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern.

Umso besser, wenn wir strenge Regeln dafür haben!